Rozsiahle katastrofy ako suchá, záplavy, zosuvy pôd, tsunami, zemetrasenia, požiare a iné riziká každoročne postihujú milióny ľudí.

Hlasovala som za túto aktuálnu správu, lebo považujem za dôležité, aby sa z úrovne Európskej únie naďalej poskytovala podpora a humanitárna pomoc tým, ktorí sa ocitli v núdzi, a že sa podarí posilniť nielen prevenciu a pripravenosť dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc, ale že sa budú riešiť aj dlhodobé dôsledky rôznych katastrof.